Wenn das Öl aus dem Golf in den offenen Atlantik treibt, ist beispielsweise das Laichgebiet des europäischen Aals betroffen, der schon vor der Ölkatastrophe vom Aussterben bedroht war. Dies ist kein Naturereignis, sondern eine durch menschliche Fehler ausgelöste, unglaubliche Katastrophe. Wir müssen deshalb alles tun, damit so etwas nie wieder passiert. Wir tragen die Verantwortung dafür, was die Sicherheit der europäischen Ölplattformen angeht. Unsere Gesetze müssen auf den Prüfstand, denn die europäische Umwelthaftung greift nicht bei Ölkatastrophen auf hoher See. Allein in der Nordsee stehen mehr als 400 Ölplattformen.

Ich fordere die Kommission auf, konkrete Lösungen vorzuschlagen und schnell zu handeln.